Monsieur le Président, l'excellent rapport de notre confrère Lisek met en évidence la principale contrainte qui pèse et qui va continuer de peser sur les efforts de défense nationaux et multilatéraux, c'est à dire la contrainte budgétaire. Une autre contrainte stratégique va aussi peser sur les pays européens l'attitude de nos amis et alliés américains, qui ne veulent plus et ne peuvent plus tout faire en matière de sécurité à notre place.

Donc, dans ce contexte très contraint, il est indispensable de relancer l'ambition d'une politique de sécurité et de défense commune qui soit forte sur les plans opérationnel et capacitaire. Sur le plan opérationnel, Madame la Haute représentante, vous parlez beaucoup et à juste titre de cette fameuse approche globale que l'Union européenne est sans doute la seule à pouvoir promouvoir sur les principales crises internationales.

Il faut qu'elle soit véritablement globale, sans dilution de cet aspect sécuritaire. C'est ce que vous nous laissez entendre positivement pour les stratégies sur le Sahel et la Corne de l'Afrique, et je m'en félicite. Sur le plan capacitaire, il faut évidemment saluer le rôle que joue l'Agence européenne de défense, même si on peut regretter que des blocages subsistent toujours quant à son budget.

Il faut aussi rappeler qu'en matière d'industrie de défense, consolider et soutenir nos industries de défense européennes sans exclure évidemment de les rationaliser c'est soutenir également des emplois et des technologies qui vont bien au delà du seul secteur de la défense et qui sont tout à fait stratégiques pour nos économies, particulièrement en période de crise.